Je me félicite bien sûr des 12 millions d'euros dégagés par la Commission européenne, et je soutiens l'appel lancé par Mme Georgieva aux États membres en vue d'apporter une aide en nature pour permettre la purification de l'eau et en vue de fournir des équipements. L'approvisionnement en eau potable et en installations sanitaires est la seule manière de réduire le nombre d'infectés. Une des actions prioritaires est de rassurer la population effrayée par cette maladie, qui est inconnue dans le pays. La communication aux populations est essentielle pour informer sur la maladie et la prévenir, mais également pour éviter que des violences internes se développent, d'autant plus que le pays est en période électorale. Cette nouvelle crise a mis en exergue une fois de plus l'incapacité des autorités haïtiennes et du système de santé à faire face à cette crise.

Le tremblement de terre en Haïti a montré l'incapacité presque totale des autorités locales. Suite au séisme, il y avait une réelle volonté politique de reconstruire Haïti autrement et les promesses de don ont été nombreuses. Presque un an après, la reconstruction peine à démarrer et les acteurs du développement sont pessimistes. La Commission européenne doit jouer un rôle moteur dans la reconstruction afin qu'Haïti sorte enfin de ce chaos.